Ja, najlepša hvala. Hvala, spoštovani minister, sicer za te odgovore, ampak vendarle me preseneča, ministrstvo nima podlage. Vendarle gre za proračunske uporabnike, za, torej ministrstva, organe v sestavi, vendarle moramo neko sledljivost verjetno zagotoviti, da bomo vedeli, kaj se dogaja, kako odteka, kam se namenja, proračunski denar, ali ga torej namenjamo za outsourcing, ali ga namenjamo za zaposlitve znotraj sistema. Mislim, da bo treba, na temle vendarle nekaj narediti. In bi vas seveda tudi prosila za, pisne odgovore, zato da bomo imeli natančno te, parametre pred sabo. In pa mogoče bi vas, prosila za vaš komentar tega, kako pa vendarle delati v naprej na, boljše sledljivosti, teh zadev. Drugo, kar, me kar sem želela povedati, je, da seveda, večkrat slišimo izgovore ali pa argumente, zakaj pravzaprav outsourcing, ne, češ da od posameznih, institucij ni dovolj, torej, obsega dela, da bi bili ti ljudje, čistilke, varnostniki tam, s z redno zaposleni. Zato v Levici seveda že ves čas predlagamo, že v prejšnjem mandatu smo, pa v tem tudi nadaljujemo s tem predlogom, da bi bilo treba pravzaprav ustanoviti neko skupno podporno službo na državni ravni, ki bi seveda zagotavljala čistilke, varnostnike za ministrstva, za vse pravzaprav, javne institucije te ne, ki so zdajle, ki se poslužujejo outsourcinga. Mislim, da bi bilo to tisto, kar bi delavcem nudilo ustrezne delovne pogoje, kjer bi preprečili te grozljive, kršitve, ki se dogajajo, ta izkoriščanja, kjer bi seveda pregledno ravnali z denarjem, smiselno razporejali te stvari in seveda onemogočali, to neko okoriščanje zasebnikov, ki so se dobesedno, nekateri prisesali na javni proračun in in tako naprej. Ampak o tem mogoče še malo pozneje. Hvala lepa.